Vor allem IT Konzerne aus USA nützen diese Lücken.

Wir brauchen daher ein hohes Schutzniveau für sämtliche Formen der Datenverarbeitung. Die Regeln müssen auch für Verarbeiter in Drittstaaten gelten, wenn diese mit europäischen Daten umgehen. Soll der Zweck einer Datenverarbeitungsregelung geändert werden, so darf das nur mit Zustimmung der Betroffenen erfolgen.